Señora Presidenta, señora Comisaria, ante todo yo también quiero felicitar al señor Hökmark y a los ponentes alternativos, especialmente a la señora Trautmann, por su trabajo y su contribución a la que podríamos llamar primera visión común europea sobre la distribución del espectro. Sé que no ha sido una tarea fácil, puesto que esta distribución estaba reservada tradicionalmente a los Estados miembros, y puedo imaginar lo complicado que ha sido sentar al Consejo en la mesa de negociaciones. Actualmente hay una demanda creciente de servicios inalámbricos que requieren espectro y este es limitado. Por ello, debemos asegurar que su asignación sea eficiente y garantice el acceso a los servicios más innovadores. Mi grupo celebra los principales puntos del acuerdo, algunos los acaba de recordar la Comisaria Kroes la asignación de la banda 800 para servicios de Internet de banda ancha a todos los Estados miembros de aquí al año 2013 la obligación de dedicar, al menos,

Se trata de un avance hacia el objetivo de asegurar el acceso a una conexión de Internet de alta velocidad a toda la población, tal como lo define la Agenda Digital. Por último, solo deseo recordar que mi grupo ha incidido en la necesidad de encontrar un equilibrio entre la demanda de los operadores de telecomunicaciones y la necesidad de los radiodifusores de conservar sus frecuencias. Nuestro propósito siempre ha sido asegurar la diversidad cultural. En definitiva, con este acuerdo apostamos por reducir la brecha digital y por ofrecer garantías a los operadores de telecomunicaciones para que realicen inversiones en un sector con un gran potencial para contribuir a la recuperación económica de Europa.